De energietransitie en de ecologische transitie zullen voor het grootste deel privaat gefinancierd moeten worden en daarom beginnen wij hier, bij de privésector, door aan beleggers en investeerders duidelijk te maken, door duidelijk te definiëren wat ecologisch duurzaam echt betekent, zodat ze daar bewust voor kunnen kiezen.